En wat merken we?

Commissaris, u zou de boodschap moeten overbrengen aan uw collega Andriukaitis dit gedrag van de Commissie is indecent. Het is een provocatie. Het is een volledige minachting voor de politieke uitspraken van het Europees Parlement en eigenlijk is dit ook erg schadelijk voor de wederzijdse relatie tussen Commissie en Parlement.

in. We zijn verder af dan ooit van dat debat.

dit. Ondertussen gaat de Commissie verder met het toelaten van de invoer van GGO planten in de Europese Unie. In 2015 zijn er meer dan ooit tevoren dit soort GGO's toegelaten. Verder gaat dit debat natuurlijk ook over de transparantie van de besluitvorming bij de Commissie. Ik heb de Wet Openbaarheid van Bestuur gebruikt om te weten te komen hoe het voorstel van de Commissie tot stand is gekomen.

Dit tegen de achtergrond van de discussie waarbij het Internationale Agentschap voor Kankeronderzoek heeft gezegd dat deze stof waarschijnlijk kankerverwekkend

is. Er is een brief gekomen van 96 wetenschappers die de methodes van de EFSA ondergraven.